Hemos reforzado todas las líneas presupuestarias que tienen relación con el cambio climático, desde el apoyo a proyectos de infraestructuras necesarios para llegar a un objetivo de descarbonización hasta el impulso de la investigación en tecnologías orientadas al futuro. Como decía, nuestra mayor prioridad ha sido dar ese impulso a los programas que tienen que ver con el cambio climático, pero, evidentemente, no ha sido la única. Y un año más, pedimos para los jóvenes desempleados mantener vivo el programa de Garantía Juvenil, que ni el Consejo ni la Comisión han considerado merecedor de fondos europeos. Y seguimos también mejorando el programa Erasmus para que un mayor número de estudiantes se puedan beneficiar de él. Tampoco nos hemos olvidado de nuestros agricultores y ganaderos, que son víctimas de una guerra comercial sin sentido y son objetivo de aranceles que trataremos de paliar, si es necesario, con el presupuesto europeo. Y, por supuesto, seguimos exigiendo también más apoyo para la acogida de refugiados en territorio europeo, pero también para los países que, a pesar de su delicada situación, nos dan un ejemplo de solidaridad diario con los nuevos refugiados y también para aquellos que llevan sesenta años siéndolo, como los palestinos, que necesitan para sobrevivir de la Agencia de Naciones Unidas, la UNRAW, que para ello necesita también la financiación europea. En resumen, reforzamos todas las políticas que ayudan a diseñar una Europa moderna y que tienen un impacto real en la vida de los ciudadanos de la Unión. Pero, como ponente sobre otras instituciones, quiero aprovechar este tiempo de palabra para poner en valor el trabajo que estas realizan, porque todas las políticas que ponemos en marcha desde la Unión Europea no se hacen solo gracias al trabajo de la Comisión, el Consejo y el Parlamento. La construcción europea tiene en esas otras instituciones unos aliados clave para que todas las políticas se planifiquen con rigor, con control y teniendo en cuenta la opinión de todos los sectores. Por ello, es fundamental que todas las instituciones cuenten con los medios humanos, materiales y económicos necesarios, porque haríamos un flaco favor a la Unión Europea si defendiéramos que recortar sus presupuestos es un ejemplo de buena gestión económica, porque nada más lejos de la realidad. Tenemos que seguir apoyando al Comité de las Regiones, donde nuestros ayuntamientos y nuestras regiones defienden sus intereses y participan en la elaboración de la legislación europea con una mirada mucho más próxima. Necesitamos un Comité Económico y Social implicado, para que las organizaciones de trabajadores y empresarios sigan examinando las políticas europeas desde un punto de vista económico y social. Necesitamos un Tribunal de Justicia Europeo ágil y eficaz, porque al final es el garante del Estado de Derecho Europeo, al tener la tarea de interpretar la legislación de la Unión, de velar por su aplicación y de sancionar en caso de incumplimiento. Y tenemos que seguir dotando de los medios necesarios al Servicio Europeo de Acción Exterior, que no es solo responsable de que la Unión Europea actúe de una manera mucho más coherente, sino que tiene como objetivos la consolidación de la paz en el mundo, la lucha contra el cambio climático o las políticas de desarrollo y ayuda humanitaria. Y he dejado para el final al Parlamento Europeo. Esta institución que representa a más de 500 millones de europeos y europeas y que es la institución con mayor responsabilidad. No solo somos una Cámara con competencias legislativas y presupuestarias, sino que además tenemos la responsabilidad de supervisión y control de otras instituciones, del presupuesto europeo y de la aplicación de la legislación de la Unión. Y todo el trabajo que desarrollamos desde estas instituciones tampoco es posible hacerlo bajo el falso eslogan de hacer más con menos. No nos podemos permitir poner en riesgo su trabajo recortando sus presupuestos de funcionamiento, y en ello pondré todo mi empeño en las próximas negociaciones con el Consejo. Espero contar con la colaboración del Consejo y de la Comisión para lograr este objetivo y que no nos pase como todos los años, que lo dejamos para el último punto y ya no nos queda margen de maniobra.